Strategische Partnerschaft definiert sich aus gemeinsamen Zielen und gemeinsamer Verantwortung. Und in den Stunden der Not, in den drei Stunden der Not, die es bei diesem Gipfel gab, hat sich herausgestellt, wie notwendig es ist, dass beide Seite miteinander über diese Ziele reden, sie suchen, wenn sie sie nicht mehr finden, aber auch über die gemeinsame Verantwortung reden. Das war mir ein bisschen wenig, gebe ich zu, aber auf der anderen Seite ist deutlich geworden, durch unseren gemeinsamen Kooperationsvertrag könnten wir wieder etwas in Gang bringen, wenn der gute Wille da ist. Über die gemeinsamen Gespräche zu unserer Nachbarschaftspolitik könnten wir Aufklärung leisten, dort wo sie wirklich oder scheinbar nicht ausgereicht hat.

Ich freue mich darüber, dass mehrere Hunderttausend junge Leute sich dort treffen und hoffentlich miteinander eine gute Zeit haben werden. Und wenn sie von unserer Seite dort rüber reisen, können wir ihnen doch nur zurufen Redet mit den jungen Menschen in Russland.